Era molto giovane, aveva 48 anni. Una vita dedicata all'impegno civico nella difesa della democrazia, nella valorizzazione dell'autonomia politica delle Azzorre, riconosciuto e lodato da tutti per la sua gentilezza, per la sua oratoria, per la sua solida formazione culturale e personale di grande rilevanza etica. È stato eletto al Parlamento europeo di recente e aveva davanti a lui una sfida nuova e importante.